samkomulag er um

í fyrstu umferð hefur forsætisráðherra tuttugu mínútur en talsmenn frá öðrum þingflokkum fimmtán mínútur hver í öðru þriðja og fjórðu umferð talar einn þingmaður frá hverjum flokki og hefur fimm mínútur forsætisráðherra hefur fimm mínútur í lok umræðunnar